Integendeel, het heeft alles te maken met de hardnekkig voortbestaande niet tarifaire handelsbelemmeringen in Zuid Korea, met een manifest gebrek aan een gelijk speelveld dus.

Met name de technische standaardisatie, waar ze op een heel andere golflengte zitten en veel minder voluntaristisch zijn dan wij in de Europese Unie, is daarbij cruciaal.

Dat moeten we toch heel duidelijk uitklaren in het kader van de scope voordat we aan de onderhandelingen beginnen. Ik hoop dat u bereid bent dat toe te zeggen. Ik denk dat we mogen zeggen dat de Europese auto industrie niet opnieuw het slachtoffer mag worden van een globale deal in dit geval met Tokio een deal waarbij natuurlijk wordt gegeven en genomen.

dat er een gelijkwaardig speelveld komt in de industriële sectoren, met name met betrekking tot de autosector.

Ik stel voor dat we dit akkoord op dat vlak meticuleus uitvoeren.